În 2010, Comisia Europeană a adoptat Strategia UE 2020 care urmărește să creeze o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și să îmbunătățească guvernanța economică. Una dintre cele șapte inițiative emblematice ale strategiei de creștere a Europei este agenda digitală pentru Europa, o strategie de exploatare a potențialului oferit de progresul rapid înregistrat de tehnologiile digitale.

Serviciile cu impact ridicat sunt importante pentru reducerea costurilor, pentru interoperabilitatea transfrontalieră și pentru realizarea pieței unice. Având în vedere că piața achizițiilor publice reprezintă 16 din PIB ul Uniunii Europene și că IMM urile reprezintă 99 din întreprinderile Uniunii Europene, trebuie să se acorde o atenție deosebită interoperabilității transfrontaliere a sistemelor de achiziții publice electronice și a adoptării pe scară largă a facturării electronice. Dacă ar fi disponibil pe deplin și utilizat pe o scară mai largă, acesta ar putea conduce la o reducere cu până la 30 a costurilor pentru achizițiile publice.